Voorzitter, vandaag bespreken we een verslag over duurzame beleggingen en een van de doelstellingen uit dat actieplan is, en ik citeer, het heroriënteren van kapitaalstromen in de richting van duurzame beleggingen om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen, einde citaat. Een hele mondvol om te zeggen dat de rapporteurs een tekort zien aan kapitaal voor duurzame investeringen. Dat is vreemd omdat de Europese Centrale Bank al jaren aan geldverruiming doet en de rente voor investeringen momenteel op een recordlaag niveau staat. Alles is al gedaan om de prikkel om te lenen voor investeringen te vergroten. Dus waarom willen die investeringen dan niet ontstaan? Als we kijken naar de doelstellingen van dit beleid, van dit plan, is dat niet vreemd. Ik noem er drie koolstofvoetafdruk, doelgroepenbeleid, sociale doelstellingen.

Dat is het partijprogramma van links. Waar is het rendement op investeringen? Dat is er niet. Dat worden dus fiscale maatregelen en dat worden dus subsidies.

Een productieproces dat minder grondstoffen en minder energie gebruikt wint. Behalve als de overheid erin gaat zitten rommelen jammer dat de rapporteurs dat niet geloven.